virðulegi forseti mér heyrist háttvirtur þingmaður vera kominn í hörkusamningaviðræður hér við e s b en þróunin innan e s b hefur verið þannig að menn eru frekar að ráða sínum málum í nærumhverfinu heldur en áður ég spyr af hverju er þá olían ekki tekin af bretum og skógarnir í finnlandi það eru mikilvægar auðlindir fyrir þessar þjóðir ég vil líka minna háttvirtan þingmann á ágætis ræðu sem hæstvirtur forsætisráðherra flutti á sínum tíma í berlín halldór ásgrímsson um að það væri mikilvægt að skoða þann möguleika ef til aðildarviðræðna kæmi að taka norður atlantshafið út fyrir sviga það er þar mundi ekki gilda hin sameiginlega sjávarútvegsstefna e s b sem ég er sammála um að er ekki okkur hagstæð menn skulu því ekki semja fyrirfram við sjálfa sig um að þetta sé algjörlega útilokað nema að menn almennt vilji ekki skoða neitt evrópusamband í framtíðinni þá auðvitað þarf ekkert að ræða það neitt meira en framsóknarflokkurinn telur ástæðu til að ræða þessi mál og

vettvangi til að skilgreina samningsmarkmið þannig að við séum tilbúin með þau ef til aðildarviðræðna kemur en það er sem sagt ekki búið að ákveða að hefja aðildarviðræður þó það séu skiptar skoðanir innan flokksins auðvitað er það þannig að það eru skiptar skoðanir innan flestra flokka fullyrði ég þá eru þar nú skiptar skoðanir um þetta mál enda er þetta stórmál

ég ekki gera en ég vil skoða samningsmarkmiðin til að sjá hvernig þau líta út áður en til samningaviðræðna kemur ef til þeirra kemur ég get fullyrt að ég er sem sagt í þeim hópi sem er tiltölulega jákvæður gagnvart frekari tengslum við evrópusambandið